forseti þetta eru ákaflega athyglisverðar samræður hér og ég verð að viðurkenna alveg eins og eftir fund í utanríkismálanefnd um þessi mál að ég er ekki alveg með það á hreinu hvert við erum að fara með þetta mál ég ætla því að leggja til með leyfi forseta að þetta þing hér ég ætla að vitna hér í þingsályktun sem var lögð fram á sumardögum af háttvirtum þingmanni össuri skarphéðinssyni sem er eins og hér hljómar með leyfi forseta tillaga til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild íslands að evrópusambandinu alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild íslands að evrópusambandinu sem fram fari samhliða sveitarstjórnarkosningum vorið tvö þúsund og fjórtán jafnframt ályktar alþingi að þær úttektir sem framkvæmdarvaldið hefur boðað á stöðu samninga og þróun innan evrópusambandsins skuli unnar í samvinnu þings og ríkisstjórnar heimilt skal að kveðja til vinnunnar bæði erlenda og innlenda sérfræðinga niðurstöður úttektanna liggi fyrir fyrsta desember tvö þúsund og þrettán og verði þá þegar lagðar fram til umræðu á alþingi og kynntar þjóðinni sameiginlega af alþingi og ríkisstjórn til undirbúnings þjóðaratkvæðagreiðslu við sveitarstjórnarkosningarnar tvö þúsund og fjórtán forseti mér finnst þetta lausn á þessu vandamáli

formann utanríkismálanefndar að afgreiða þetta mál úr nefnd þannig að við getum greitt um þetta atkvæði áður en við förum heim í næstu viku þá er þetta mál komið í þannig ferli að við virðum þann yfirgnæfandi vilja þjóðarinnar um að fá að taka þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og fá að halda þessu ferli áfram ég verð að viðurkenna það að mér finnst mjög skringilegt að leysa upp samninganefndirnar út af því að það var þannig að það var algjörlega fullkomið samráð og ánægja með þessa hópa um að þeir væru að standa vörð um hagsmuni íslands og standa sig vel í þessum samningagerðum það var þverpólitísk samstaða um þessa hópa

mér finnst óþægilegt að það sé ekki haft meira samráð við þingið eða samvinna réttara sagt um það hvernig við ætlum að haga þessum verkferlum í kringum þetta mál því að ef við þurfum að fara að byrja upp á nýtt ef þjóðin ákveður að hún vilji halda áfram ef hæstvirt

ætlar að virða þjóðina sína þannig að hún leyfi henni að kjósa um þetta er mjög skringilegt að fara að kalla aftur til eitthvert kannski annað fólk í þessar nefndir nú þegar hefur skapast ákveðin þekking og reynsla í þessum samningahópum og ekki verið í raun og veru neitt umdeilt við þeirra störf það hefur verið almenn ánægja hjá öllum flokkum með þeirra störf

og aldrei heyrði ég miklar deilur eða illindi um þessa hópa störf þessarar aðalnefndar síðan hefur líka komið fram að í öllu þessu ferli og mikið gengið á og verið mikið fjör væntanlega hjá utanríkisráðherra hæstvirtum í kringum allar þessar ákvarðanir sem jú sennilega hefur hann fullt umboð til en það er ekki í anda þess sem núverandi ráðherra hæstvirtur talaði um þegar hann var ekki ráðherra hæstvirtur utanríkisráðherra þegar hann var óbreyttur þingmaður kallaði eftir nákvæmlega því sem hann er ekki að gefa þinginu

það er meiri aðkoma að og það sé hlustað á þingmenn síðast en ekki síst og það sem er kannski alvarlegast í þessu ferli og það er það að það hefur verið ákveðið að hunsa vilja þingsins þingið ályktaði og fól fyrrverandi ríkisstjórn og líka núverandi ríkisstjórn að gera ákveðna hluti ríkisstjórnin getur ekki snúið því við nema bera það undir þingið það liggur mikið undir og þó svo að það hafi komið fram minnisblað úr utanríkismálaráðuneytinu um hvernig framkvæmdarvaldið ætlaði sér að túlka ákvörðunarvald þingsályktana að þá er ekki svo að það sé einróma samþykkt um það hvorki inni á þingi né úti í samfélaginu því að það þýðir einfaldlega að til dæmis þingsályktanir þó að allir í þinginu segi já við þeim að ef þær eru ekki samkvæmt einhverju lögformlegu bla bla er hægt að hunsa þær ætlar núverandi utanríkisráðherra hæstvirtur að segja það við okkur hér í þinginu að ráðherrann ætli ekki að virða til dæmis þingsályktun um það hvernig við ætlum að bregðast við rannsóknarskýrslu alþingis um hvernig við ætlum að laga til í íslensku samfélagi ætlar hæstvirtur ráðherra ekki að virða þá þingsályktun þrátt fyrir að gjörvallt alþingi segði já við henni ég held að besta leiðin út úr þessum vandræðum sem komin eru út af því að enginn veit hvert er verið að fara með þetta mál sé einfaldlega að formaður háttvirtrar utanríkismálanefndar hleypi í gegn þingsályktun háttvirts þingmanns össurar skarphéðinssonar í gegnum sumarþingið þannig að það verður enginn vafi lengur og við getum annað hvort haldið áfram í þessu ferli eða ekki en fyrst og fremst eigum við að leyfa þjóðinni að taka þessa ákvörðun

ásamt mörgum öðrum að það væri rétt að þjóðin hefði átt að fá að taka ákvörðun um hvort